virðulegi forseti háttvirtur þingmaður pétur blöndal rakti með hvaða hætti dagskrá er skipað hér í dag

vandamálið felst í því að ríkisstjórnarflokkarnir eru ekki samstiga um það með hvaða hætti og hvernig skuli afgreiða mál þannig að mikilvæg mál standa föst og eru ekki afgreidd út úr nefndum þess vegna kemur það þannig að mikilvæg mál sem spurningin er um að hafa til þess að huga að hagsmunum heimilanna og taka á þeim bráðavanda sem við er að glíma í þjóðfélaginu eru ekki á dagskrá

lenging á dagskrá hvað umræðu varðar fram yfir miðnætti en er tilbúinn að vera hér til miðnættis til þess að afgreiða þau mál sem þarf að afgreiða og